Rozmawiamy dzisiaj o najbardziej zapalnym regionie świata, gdzie rodzą się rozmaite zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Cieszy mnie jako szefa Delegacji do spraw stosunków z Iranem, że Unia Europejska mówi jednym głosem w sprawie tak fundamentalnej jak porozumienie nuklearne. Nie ma więc problemu z ustaleniem numeru telefonu do Europy. Uważam, że ten układ jest zwycięstwem cierpliwej, wytrawnej dyplomacji i rzeczywistym filarem międzynarodowej strategii nierozprzestrzeniania broni jądrowej, a także zwycięstwem tych sił w Iranie, które opowiadają się za stopniowym otwieraniem tego wielkiego kraju i za jego modernizacją.